Señor Presidente, sobran motivos para votar a favor de este Informe anual, quizás incompleto pero, desde luego, ambicioso, con un plan de acción que es también una buena expresión del compromiso de este Parlamento Europeo. La cuestión que se plantea, sin embargo, es de coherencia entre palabras y hechos.

¿Dejaremos de comprar su petróleo o de venderles nuestras armas?